um klukkan fjórtán þrjátíu í dag fer fram umræða utan dagskrár um endurskipulagningu á sérfræðiþjónustu á heilbrigðissviði málshefjandi er háttvirtur þingmaður siv friðleifsdóttir heilbrigðisráðherra guðbjartur hannesson verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund